í dag maður lendir nú í ýmsu um ævina hæstvirtur forseti en þegar gamli tíminn mætir holdi klæddur og sakar mann um að vera liðsmann moskvu eða á sí mín þykist ég nú vita að sú sem hér stendur hefur flest heyrt það kannski segir meira um aðra en mig hvað um það hæstvirtur forseti mig langaði til að víkja að öryggisráðinu og því sem hæstvirtur utanríkisráðherra sagði um það í ræðu sinni og hefur verið rætt hér nánar í dag hæstvirtur ráðherra segir og ég er henni fyllilega sammála um það að þótt ísland flokkist sem smáríki á alþjóðlegum mælikvarða á það og eigum við fullt erindi inn í öryggisráð sameinuðu þjóðanna og í raun er það hlutverk okkar sem fullvalda og sjálfstætt ríki að axla þá ábyrgð ef til kemur hugsa ég að það geti orðið bæði snúið og jafnvel erfitt verkefni á köflum þannig eru viðfangsefni öryggisráðs sameinuðu þjóðanna en ef við erum ekki tilbúin til þess að axla þau og

eins og allir vita hafa stórríkin eða stórveldi fimm sem sigruðu seinni heimsstyrjöldina já það má eiginlega orða það þannig hafa haft neitunarvald í öryggisráði sameinuðu þjóðanna nú í sextíu ár eða rúmlega það og það auðvitað setur mark sitt á starf ráðsins og auðvitað hafa verið í gangi miklar samningaviðræður og undirbúningur að reyna að breyta starfsemi ráðsins með einhverjum hætti og mér er fullkunnugt um afstöðu íslenskra stjórnvalda í þeim efnum það sem mig langaði til að tengja þetta við var í raun og veru hlutverk og er hlutverk öryggisráðsins sem á að standa vörð um alþjóðalög og þjóðarétt og það að þau lög og sá réttur sé virtur af aðildarríkjunum og í raun af öllum ríkjum heims þá verð ég hæstvirtur forseti að koma aftur að umræðuefni mínu hér fyrr í dag sem er stuðningur íslenskra stjórnvalda við innrásina í írak af því að með þeim stuðningi voru stjórnvöld í raun að taka fram fyrir hendurnar á öryggisráðinu það er svona spurning hvort menn hafi íhugað það mál í því

ríki sem býður sig fram til starfa á vettvangi öryggisráðinu fulla trú á því að þar eigi að taka ákvarðanir um stríð og frið í raun og veru og það sé réttur vettvangur til þess en ekki að fylgja einu landi eða einu stórveldi eða einu ríki umfram önnur í vægast sagt vafasamri stefnu sinni um svokölluð forvarnastríð eða einhvers konar stríð gegn hryðjuverkum mig langaði bara hæstvirtur forseti að koma þessu á framfæri við þessar umræður í dag af því að við verðum auðvitað eins og á hefur verið bent háttvirtir

palestínu við verðum spurð um hvalveiðar við verðum spurð um umhverfismálin og þar fram eftir götunum að sjálfsögðu er það þannig þó ekki væri til annars en að fá íslensk stjórnvöld hver sem þau eru til þess að standa fyrir máli sínu gagnvart öðrum ríkjum verður þessi ferð til góðs hvernig sem hún síðan fer annað sem ég vildi víkja að hér í lokin er heimsókn sendiherra ísraels á íslandi sem hingað kom í vikunni

að verða við beiðni sendiherrans um að hitta hana og ég fór sem fulltrúi í utanríkismálanefnd fyrir samfylkinguna ásamt formanni flokksins ingibjörgu sólrúnu gísladóttur háttvirtur þingmaður og tók á

ástandið í ísrael og palestínu og álit okkar á framferði ísraelsstjórnar ísraelshers og þeirri lögleysu sem þar viðgengst alla daga árum saman og áratugum saman og afhentum sendiherranum þetta umorðalaust það má svo sem segja frá því að það var ekki boðið upp á umræður um það mál enda töldum við ekki að það þyrfti að rökræða þau mál við sendiherrann þó að sjálfsögðu bærum við virðingu fyrir embætti hennar

ágætis tíma í íslenskum fjölmiðlum til þess að útskýra stefnu ísraelsstjórnar og vonandi upplýst landsmenn um hana

átökin fyrir botni miðjarðarhafs sem rekja má auðvitað alla leið til stofnunar ísraelsríkis árið nítján hundruð fjörutíu og átta og stríðanna sem þar hafa verið og til hernámsins sem á fjörutíu ára afmæli í júní á næsta ári eru að verða einhver langvinnustu átök

mannfall og ófriður það eru líklega fá brýnni mál á alþjóðlegum vettvangi að leysa en þessi tvö bæði palestínudeilan og kasmírdeilan og við verðum að vona að með einhverjum hætti geti ísland beitt sér í þeim efnum á næstunni og næstum árum og kannski ef af verður innan öryggisráðs sameinuðu þjóðanna hver veit það yrði að minnsta kosti mjög verðugt verkefni það verður að segjast eins og er að framferði

hefur bara versnað á undanförnum árum og áratugum allt frá því að fyrsta intefadan fór af stað árið nítján hundruð áttatíu og sjö höfðu í raun hinir almennu palestínsku borgarar ekki verið að berjast gegn hernáminu á götum úti

seinni intefadan sem hófst árið tvö þúsund og var að einhverju leyti kölluð fram af landtökustefnu sharonssstjórnarinnar og öðrum

enga virðingu fyrir réttindum fólks enga virðingu fyrir réttindum palestínumanna á hernumdu svæðunum og í raun og veru framferði sem er með öllu óskiljanlegt að sé látið að mestu óátalið við vitum svo sem öll hvers vegna það er það er vegna þess að bakhjarl ísraels er bandaríkjastjórn og sú bandaríkjastjórn sem nú situr hefur líklega verið besti bakhjarl þess ríkis af því að það gerðist þó hér á árum áður að aðrar ríkisstjórnir í washington settu ísraelsstjórn á stundum stólinn fyrir dyrnar þegar þeim þótti of langt gengið það gerist ekki lengur og meðan ekkert er aðhaldið hvorki þaðan né í raun frá öryggisráði sameinuðu þjóðanna því að þar er stöðugt beitt neitunarvaldi ef þessi mál koma upp á

framferði sem er í raun og veru ekkert annað en brot á genfarsáttmálanum aftur og aftur og aftur og stríðsglæpir ýmiss konar líklega er innrásin í líbanon í sumar og það stutta stríð sem þar var háð og klasasprengjurnar hundrað þúsund sem eftir liggja gleggsta dæmið um það hvernig sumum ríkjum líðst að fremja stríðsglæpi en öðrum ekki